auch bei einer Hausgeburt, wenn Mütter es wollten. Sie wurde vor wenigen Tagen in Ungarn dafür verurteilt und ins Gefängnis gesteckt. Inhaftiert, weil sie das Recht der Mütter auf selbstbestimmte Geburt respektierte. Inhaftiert, weil sie durch Erfahrung weitaus weniger Probleme und Totgeburten zu verzeichnen hatte als viele Kliniken. Inhaftiert, weil sie die Rechte der werdenden Mütter geachtet hat. Ich will nationale Rechtsprechung hier nicht in Frage stellen. Aber oft reden wir hier über reproduktive Gesundheit wo sind die Stimmen jetzt? Es geht um das Recht der selbstbestimmten Geburt, es geht darum, Leben in einem menschlichen Umfeld zu beginnen.